Já Vám děkuji, já sem něco takového čekal, pane předsedo.

Připouštíte možnost, že by ty země, které doposud nejsou členy eurozóny a nemají vyjednanou trvalou výjimku, jakou má např. Velká Británie, měly za současné situace dostat možnost si ještě jednou promyslet, zda vůbec chtějí do eurozóny vstupovat?

moje země, podepisovaly přístupovou dohodu, kde se zavázaly k přijetí eura, ve velmi odlišné situaci, než je situace dnešní.